Monsieur le Président, je vais droit au but. L'article 2 du rapport de notre collègue, M.

Je regrette, avec toute l'amitié que j'ai pour le rapporteur, qu'il n'en tienne pas davantage compte d'une façon plus stricte, plus claire, plus sévère dans son article 5. Il n'y a aucune impossibilité de s'en tenir à l'élection. Si les États ne veulent pas procéder à des élections partielles, il leur suffit de tenir compte des résultats de l'élection qui est intervenue en 2009 et d'appliquer, par péréquation, les résultats de ce scrutin au nombre nouveau de députés qui viennent de leur être attribués. Toute autre solution est contraire à la démocratie, surtout dans mon pays la France où le Parlement national est désigné sans proportionnalité, sans règle de proportionnelle.